Die CSU Europaabgeordneten fordern den sofortigen Stopp der Beitrittsverhandlungen, weil die Türkei kein europäisches Land ist und wie Sie selbst gesagt haben die Kriterien immer weniger erfüllt.

Ich möchte Sie fragen Wann verabschieden Sie sich von der Lebenslüge, man könnte gleichzeitig eine europäische Föderation errichten und ein nichteuropäisches Land im Zustand der Türkei aufnehmen?